In Kiew zeigt sich ja eine große Schwäche der Europäischen Union, nämlich mit einer einheitlichen Politik tatsächlich zu agieren. Was die Ukraine angeht, zeigt sich im Moment immer wieder diese ganz große Schwäche, eine Russland Politik aus einem Guss zu machen. Ich hoffe nicht, dass diejenigen, die Freiheit und Demokratie in der Ukraine wollen, jetzt für diese Unfähigkeit der Europäischen Union bezahlen müssen.

Ich finde es wirklich richtig, dass mal überlegt wird, wie wir uns unsere gemeinsame Sicherheits und Außenpolitik eigentlich vorstellen. Wo wollen wir stehen, in fünf, in zehn Jahren? Was lernen wir eigentlich aus militärischen Interventionen?

Was lernen wir vom französischen Einsatz in Mali oder aus der Flucht auch europäischer Soldaten aus Afghanistan?

Wenn das an den Anfang dieser Debatte gestellt wird, dann hilft das wirklich für eine bessere, gemeinsamere Politik. Angesichts knapper Kassen in der Europäischen Union, angesichts der Situation, dass wir sehr, sehr wenig Geld für gemeinsame Sozialpolitik oder für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union in unserem gefledderten Haushalt haben, jetzt die Idee, aus dem europäischen Haushalt Drohnen und anderes Equipment anzuschaffen mein Gott, was ist denn hier eigentlich los?

In Sachen Gerechtigkeit Bankenunion Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon darüber diskutiert haben. Ohne das Europäische Parlament und einige engagierte Kollegen wie z.

unseren Sven Giegold oder Philippe Lamberts hätten wir nicht die erste Säule der Bankenunion, hätten wir überhaupt nicht die Bankenaufsicht. Und ob wir was der Gerechtigkeit in Europa sehr dienen würde diesen Abwicklungsfonds, gespeist von den Banken, bekommen, das steht für mich noch auf einem fast unbeschriebenen Blatt, weil doch schon wieder alles blockiert wird.

Wir müssen in einer gemeinsamen Fiskal und Wirtschaftspolitik diese wichtigen Schritte tun. Aber das, was Sie vorgestellt haben, Herr Šefčovič, ist das Gegenteil! Wer will, dass sich die Geschichte von Griechenland wiederholt eines Landes, das am Anfang der Debatte bereit war, über Reformen zu diskutieren, in dem es eine Reformstimmung gab wer will, dass sich diese Geschichte wiederholt und dass aus Reformstimmung einfach nur noch Zukunftsangst wird, dass sich mehr und mehr Menschen nach rechts und in populistische Bewegungen flüchten, weil sie keine Hoffnung mehr auf Europa richten, der muss genau diese Kontrakte, diese Verträge forcieren, wie Sie sie jetzt vorschlagen. Das ist antieuropäisch, das ist undemokratisch und dafür wird es aus meiner Fraktion nie eine Zustimmung geben.